La crisi è dura ed è dura soprattutto per le imprese e per i lavoratori. Due sono i punti qualificanti che io mi sento di poter condividere un richiamo vincolante sugli indicatori sociali e occupazionali e la qualità del mercato del lavoro. A questi due punti aggiungerei altre due questioni altrettanto importanti maggiori garanzie per i giovani, soprattutto per i giovani che cercano lavoro, e l'importanza del dialogo sociale. Ecco, questi sono obiettivi strategici molto importanti occupazione, soprattutto occupazione di qualità, e consolidamento sociale. Io penso che siano queste le priorità della strategia 2020 e di questo Semestre, se vogliamo dare più forza e maggiore efficacia al coordinamento delle politiche economiche dell'Europa.